Señor Presidente, yo quería agradecer al señor Sánchez Presedo ese esfuerzo para intentar hacer ver a todos los países miembros de la Unión Europea que la primera vivienda no es una mercancía, es un derecho un derecho que hay que proteger.

y a la Comisión Europea lo único que le interesa hoy en día es garantizar los grandes beneficios de la gran banca. Cuando se ha intentado regular por ejemplo, por parte del Gobierno regional de Andalucía, en España inmediatamente la Comisión Europea ha dicho que no, que no se puede regular mediante un decreto ley que garantice la función social de la vivienda. Por eso, es muy importante este paso, y yo le agradezco al señor Sánchez Presedo que se siga trabajando para que, efectivamente, ese derecho el derecho a la vivienda sea una realidad y sea una realidad que ha de protegerse para acabar con las estafas financieras que la Comisión Europea y el Banco Central han alentado.